Sauver la monnaie unique, évidemment, c'était très important, mais sauver notre planète unique, sauver notre humanité unique, n'est ce pas encore plus important?

Il manque chaque année entre 300 et 500 milliards d'euros et, pour le moment, ce qui est concret, c'est un fonds pour une transition juste avec 7 milliards sur sept ans. La solution serait de développer les ressources propres pour avoir un budget climat très ambitieux, sans demander un euro aux familles modestes ou aux États membres.

Il est temps d'avancer sur les ressources propres.